Monsieur le Président, à l'approche des élections européennes, un vent de panique gagne les européistes.

des secteurs entiers sont sacrifiés sur l'autel du marché unique et du libre échange intégral, les peuples européens sur celui de l'austérité budgétaire.

nous subissons une invasion migratoire sans précédent et le commissaire Avramopoulos est allé signer le pacte de Marrakech.

Et voilà qu'on nous promet l'Europe fiscale mais, une fois encore, la machine européenne s'est grippée.

Le ministre Bruno Le Maire l'a appris à ses dépens et la montagne accouchera d'une souris, malgré les bonnes intentions que contiennent les rapports dont nous débattons. Une fois encore, l'Union européenne fait preuve de son impuissance sur un sujet majeur.